To, co děje poslední roky na Evropské komisi a EFSA ohledně autorizace glyfosátu, je nehorázné.

Evropský parlament dal v této věci Komisi několikrát jasné instrukce, kterými se však ona zjevně neřídí. V mezidobí prosakuje jeden skandál za druhým týkající se Monsanta a jejich již prokázaného přímého ovlivňování vědeckých studií glyfosátu. Studií, které jak se lze důvodně domnívat, používá i EFSA k podpoře svého stanoviska o nezávadnosti glyfosátu.

Stále nejsou k dispozici dokonce ani Mezinárodní agentuře pro výzkum rakoviny, která označila glyfosát za pravděpodobně karcinogenní. Dle uniklé komunikace je zjevné, že se Monsanto neštítilo ani takových praktik, jako je napsání si svých vlastních studií, které jim poté jenom někteří vědci nakonec podepsali, a následně je vydávalo za nezávislé. Navíc již 17 let má tato společnost podezření o tom, že je jejich vlajkový produkt rakovinotvorný, a snaží se to zakrýt, aby se na to nepřišlo.

Pokud Evropská komise urychleně nevyšetří, jak tyto praktiky Monsanta ovlivnily hodnocení glyfosátu ze strany EFSA, byla bych pro zřízení vyšetřovacího výboru k prověření této záležitosti.